Voorzitter, we stemmen vandaag over de vierde herziening van de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering.

We hebben met zijn allen het voorstel van de Europese Commissie op één cruciaal punt scherp aangepast. Dit Parlement voegt een openbaar register toe voor uiteindelijke belanghebbenden. En daarmee maken we het banken en makelaars makkelijker om hun cliënten te identificeren. En en daar gaat het mij als Groene primair om we maken het criminelen en belastingontwijkers en ontduikers een stuk moeilijker om hun geld in brievenbusmaatschappijen in de Europese Unie te verbergen. Dat de zoon van de afgezette Oekraïense president Janoekovitsj fondsen van de Oekraïense overheid verduistert en onderbrengt in Nederlandse trusts, zoals afgelopen week in het nieuws kwam, brengt mij als

Nog afgelopen november belegde de Nederlandse ambassade in Kiev een bijeenkomst met belastingadviseurs waarin rijke Oekraïners uit de doeken werd gedaan hoe zij met hulp van de Staat der Nederlanden hun geld veilig en goedkoop konden wegzetten in ons land. Stelde niemand dan de vraag waar al die miljoenen vandaan kwamen. En waren we dan allemaal de definitie vergeten van witwassen? Witwassen is geld, verdiend met criminele activiteiten zoals afpersing en fraude, in het officiële circuit brengen. Nog een voorbeeld Kadhafi die zijn oliedollars in een brievenbusmaatschappij in Nederland onderbracht. Ik ben er niet trots op. Belasting ontduiken en belasting ontwijken is mijns inziens een ernstige misdaad. Hoeveel wegen worden er niet geplaveid? Hoeveel kinderen gaan er in Afrika niet naar school? Hoeveel wonden worden niet verbonden als de schatkist leeg is, omdat de bedrijven hun winsten in brievenbusmaatschappijen onderbrengen. Thabo Mbeki, voormalig president van Zuid Afrika en nu voorzitter van de VN commissie die de kapitaalvlucht uit Afrika onderzoekt, berekende dat er jaarlijks twee keer zoveel geld Afrika uitgaat dan dat er in komt met ontwikkelingssamenwerking. Misgelopen belastingen leiden tot misgelopen ontwikkelingen. Een Europees publiek register voor uiteindelijke belanghebbenden maakt bedrijfsstructuren transparant en geeft onze samenleving de kans om immorele belastingontwijking aan te pakken in door openbaarheid en publieke pressie. Er kan een trend gezet worden in de wereld. Laat Amerika goed meekijken wat we hier doen. Premier Cameron en president Hollande zijn al voorstander van een publiek register. Zij zien dat het uiteindelijk de burgers zijn die de voordeeltjes van de multinationals betalen. Angela Merkel is tegen en de Nederlandse regering bij monde van mister euro himself meneer Dijsselbloem, is ook tegen. Hij denkt waarschijnlijk dat Nederland kansen gaat mislopen en laat de verdenking op zich dat hij belastingontduiking blijft faciliteren. Nog vorige week beweerde minister Dijsselbloem dat een openbaar register niet kon omdat dat de privacy niet ten goede kwam. Nou, laat ik hem gerust stellen.

Er staat niets meer in dat register dan strikt noodzakelijk en we hebben klanten van banken die op de een of andere manier worden afgewezen ook nog de mogelijkheid gegeven om in beroep te gaan zónder dat wij ze hun gegevens geven, want we willen criminelen natuurlijk geen inzicht geven in hun situatie. Dit Parlement is klaar voor onderhandelen met de Raad, maar helaas loopt de periode af. Wij stemmen hier vandaag over, maar wij nodigen de Raad die er vandaag niet is, uit om met ons rond de tafel te gaan zitten.